Monsieur le Président, cette question de la définition des perturbateurs endocriniens est essentielle.

Il s'agit de 800 substances qui sont responsables ou que l'on soupçonne de l'augmentation de toute une série de maladies certains cancers, le diabète, l'obésité, l'infertilité, ainsi que différents troubles liés au développement du cerveau. C'est dire si l'enjeu de santé publique est majeur, mais les États membres se divisent sur la question de l'identification de ces critères. Le compromis adopté au début des vacances en est la meilleure preuve, avec son boulevard de dérogations. En outrepassant ses compétences, et Bas l'a parfaitement expliqué, la Commission a exclu de la définition de ses pesticides ceux qui sont conçus précisément pour viser les systèmes hormonaux des insectes et des plantes avec des dégâts considérables sur ceux aux alentours qui ne sont pas visés.

Les citoyens en Europe sont mobilisés. Nous demandons donc demain une nouvelle définition des perturbateurs endocriniens, définition protégeant réellement la santé publique et l'environnement.